Le dumping social est une spirale infernale, qui dresse les salariés les uns contre les autres et qui favorise les grandes entreprises au détriment des petites entreprises.

Madame la Commissaire, tout le monde est d'accord dans cet hémicycle nous avons un vrai problème avec le dumping social dans les transports. Oui, agissons! Créons une agence européenne d'inspection du travail, afin de contrôler et de punir les employeurs sans scrupules. Mettons en place une liste noire de ces entreprises.

Les législations allemande et française ont récemment évolué de manière à ce que chaque chauffeur routier soit payé au salaire minimum durant, notamment, son passage sur le territoire. Il n'est pas question d'attendre que chaque État mette en place sa propre législation. C'est à l'Europe de prendre ses responsabilités et d'apporter une réponse commune.